Deutschland und Europa mitgeprägt hat. Wir haben einen menschlich außergewöhnlichen Freund verloren, der immer loyal und bescheiden uns allen gegenüber als hochgebildeter und angenehmer Gesprächspartner aufgetreten ist und als solcher in Erinnerung bleiben wird. Der Tod von Lothar Bisky ist ein schwerer Verlust für unser Parlament, ein schmerzhafter Verlust für seine Familie und seine Freunde. In Gedanken sind wir bei seinen Angehörigen. Ich bitte Sie zum Gedenken an Lothar Bisky um eine